Egy kis eligazítást szeretnék kérni, mert ugye órák óta itt teljes egyetértésben beszél az Európai Parlament arról, hogy az Egyesült Államok lábbal tiporja az emberi jogokat és a jogállamiságot, és ugyanakkor néhány órával ezelőtt ugyanez az Európai Parlament többséggel elfogadta azt a Tavares jelentést, amelynek

Hogy túl kevés embert hallgatnak le Magyarországon, vagy túl kevés magánlevelezést olvasnak el, esetleg az, hogy nincsen saját Guantánamónk, ahol kínozzuk a politikai foglyokat? A másik kérdésem pedig az, hogy akkor mindezek után, ami ma itt elhangzott az emberi jogok megtaposásáról, Önök még mindig az Egyesült Államokat tartják iránymutatónak az emberi jogok vonatkozásában?